El futuro dirá qué otros objetivos se pueden trazar bastante más adelante, pero 2020 está cerca y para 2030 todavía queda un tiempo, y lo que tenemos que hacer es empeñarnos en que sea una realidad conseguir ese objetivo del